Horšie je, že sa hovorí veľa o geografickom zastúpení, o geografickej vyváženosti.

Ešte horšie je, že obeťou toho sú krajiny Vyšehradskej štvorky, ktoré mali dobrého nominanta, dobrého kandidáta, je tu, sedí tu spolu s nami. No a treba povedať, že možno takýto signál ak je to pravda, že tento kandidát nebol vybratý len kvôli tomu, že je práve zástupcom tohto regiónu, tak je to veľmi zlý signál voličom, je to zlý signál občanom strednej a východnej Európy, a s týmto sa budeme musieť asi nejako vedieť k tomuto postaviť, aj v komunikácii k občanom, aby verili v demokratický princíp, aby verili v prehĺbenie participatívnej demokracie v Európe.